Señor Presidente, el informe de la colega Lövin apunta bien a la cuestión fundamental de aunar esfuerzos en la lucha contra la pesca ilegal. Los objetivos de una política común de pesca sostenible, de defensa del medio marino y de la promoción de una pesca sin competencia desleal se ven truncados si no se lucha de manera comprometida contra esta pesca ilegal. Los océanos no conocen fronteras, así que los esfuerzos deben hacerse tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Por ello, la Unión Europea debe ser creíble en sus políticas y debe sancionar prácticas, como las recientemente publicadas, en las que buques de bandera comunitaria operan ilegalmente en aguas protegidas por medidas de conservación. El problema de la pesca ilegal no solo es una cuestión de buques con bandera de terceros países sino también un problema de los operadores europeos. Además, no podemos avanzar sin contar con un instrumento financiero fuerte, que condicione el acceso al dinero público a la estricta realización de controles efectivos y a la aplicación de todas las normas de pesca.